Herr Präsident! Frau Ratsvorsitzende, ich fand ja Ihre Einlassung im Bereich Handel sehr interessant, weil das ein Thema ist, das wir heute noch gar nicht besprochen haben. Insbesondere dass wohl klar ist, dass der Handel in der Tat deutlich zum Bruttosozialprodukt beitragen kann und dass wir auch Leitplanken brauchen. In den Schlussfolgerungen ist ja auch vorgesehen, dass zum Beispiel Reziprozität bei der öffentlichen Beschaffung geregelt werden soll, und zwar möglichst schnell das finde ich richtig und gut.

Auch das, glaube ich, ist richtig, weil Handel nur mit vernünftigen Leitplanken funktioniert. Allerdings, Frau Ratsvorsitzende, was mir fehlt, ist, wenn man sich die ganzen Handelsabkommen, die da genannt werden, ansieht, auch gerade mit emerging countries dass nicht davon gesprochen wird, dass wir auch sustainable chapters haben müssen, dass wir klar sagen müssen, welche sozialen und Umweltstandards wir einfordern, damit ein fairer Handel passieren kann.